vil þakka fyrir þessa umræðu sem hér fer fram í dag og er samræmt á milli þjóðþinga norðurlandanna að ræða sérstaklega um þessar mundir landamærahindranir í norrænu samstarfi ég á sæti í norðurlandaráði og gegni þar formennsku í menningar og menntamálanefnd norðurlandaráðs og mig langar þess vegna að nota minn tíma til að vekja athygli á málum sem hafa komið til umfjöllunar á vettvangi þeirrar nefndar sérstaklega og nefna þar nokkur atriði sumt af því hefur nú þegar verið nefnt af ýmsum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu en aldrei er góð vísa of oft kveðin fyrst ætla ég að nefna grundvallarkröfur til starfsmenntunar á norðurlöndum það er staðreynd að staðan á norðurlöndum er þannig í dag að norðurlandabúum með starfsmenntun er oft meinað um vinnu í norrænum nágrannaríkjum vegna þess að starfsnámi er ólíkt háttað í löndunum það er reyndar þannig að það þarf stundum lítið til að búa bilið en í öðrum tilvikum er viðkomandi einstaklingi gert að bæta við sig jafnvel heilu námsári í nýja búsetulandinu áður en hann getur hafið störf þar í landi enda þótt hann hafi starfsmenntun frá sínu landi þessi misræmi hefur síðan gefið tilefni til þess að það voru settar reglur um starfsréttindi í löndunum en þær reglur hafa því miður reynst ósveigjanlegar einkum þegar verkefni koma upp án mikils fyrirvara handan landamæranna það hlýtur að vekja athygli að til að mynda grundvallaratriði eins og til að mynda meðferð á vatni eða rafmagni skolpræsum eldi einhverju af því tagi getur verið mjög ólík eftir löndum þess vegna hefur verið lögð áhersla á að það verði hafið breitt norrænt samstarf til lengri tíma þar sem markmiðið verði að ná samkomulagi um grundvallarkröfur um þekkingu í allri starfsmenntun á norðurlöndum þar sem það á við slíkt samkomulag mundi eðlilega liðka fyrir fyrirtækjum og einstaklingum og auðvelda þeim að vinna þvert á landamæri hvar sem er á norðurlöndum meðal þess sem flækir málið er að starfsnám er á mismunandi skólastigum í löndunum það er ýmist á framhaldsskólastigi eða loknu stúdentsprófi að sumar starfsgreinar krefjast starfsréttinda í einhverjum landanna en ekki endilega öllum það er oft þannig að það er mismunandi hverjir fara með reglugerðarvald og eftirlit á þessu sviði það má nefna dæmi til viðurkenningar á skírteinum til dæmis iðnaðarmanna í byggingariðnaði sem hér hefur þegar verið nefnt lítillega en samræming á þessu ætti að þjóna hagsmunum atvinnulífsins en núverandi ástand getur truflað samkeppni og komið í veg fyrir að starfskraftar frá öðrum norrænum löndum nýtist sem skyldi stjórnsýsluhindranir af þessu toga bitna einkum á minni og meðalstórum fyrirtækjum sem eru háð starfsbundnum markaði í öðru lagi vildi ég nefna starfsþjálfun erlendis eða það við getum kallað lærlingastörf eða lærlingastöður en það er ólíkt staðið að þeim málum í norrænu löndunum sama á við um hlutfall milli bóklegs náms og starfsþjálfunar á sænskum vinnumarkaði er til dæmis ekki gert ráð fyrir lærlingum og þeim er þar af leiðandi ekki heldur greidd laun það er sem sagt gert ráð fyrir því þar að námsfólk fái námsstyrki eða námslán en í danmörku fá lærlingar hins vegar laun meðan á starfsþjálfun stendur það er núna á k á eyrarsundssvæðinu verið að vinna að því að koma á fót starfsgreinaráðum með fulltrúum menntastofnana stéttarfélaga og atvinnurekenda í svíþjóð og danmörku og þeim er ætlað að vinna einhvers konar úttektir og undirbúa samkomulag um hæfniskröfur á þessu svæði og milli landanna sem gæti þá jafnframt verið til eftirbreytni á breiðari grundvelli þriðja málið sem ég mundi vilja nefna er vandamál sem hafa komið upp varðandi námslán og styrki fyrir námsfólk erlendis þetta hefur þegar borist í tal í þessari umræðu en þessi sérstaki vettvangur um stjórnsýsluhindranir

í öllum norrænu löndunum ef það hyggur á framhaldsnám erlendis það er enn norðurlandanna í einhverju öðru norðurlandanna nú þegar hefur verið skilað stuttri greinargerð um þetta mál og þar kemur meðal annars fram að sá fjöldi fólks sem lenti þannig máli skips og bryggju sé í raun hverfandi lítill en öll norrænu löndin og mörg önnur lönd krefjast búsetu til að sýna fram á að tengsl eða land þar námslán og eða styrkjum vegna náms erlendis það er talið að þessi regla geti að vísu brotið í bága við

vegna þess að hún feli í sér eiga mismunun en eins og við þekkjum þá eru þrjú norðurlandanna nú þegar aðilar að evrópusambandinu þetta mál hefur verið til skoðunar veit ég á vettvangi evrópusambandsins og það hafa verið gerðar athugasemdir við þessa búsetukröfu meðal annars í hollandi en það liggur ekki fyrir niðurstaða enn þá eftir því sem ég best veit hvert framhaldið verður þar á þrátt fyrir að sá hópur sem hefur fjallað sérstaklega um þetta málefni og þrátt fyrir að sá hópur sem verður útundan vegna þessara hindrana sé fámennur þá er hér um visst grundvallaratriði að ræða og þess vegna þyrfti norðurlöndunum öllum að vera umhugað um að allir eigi kost á æðra námi einnig einstaklingar sem hafa nýtt rétt sinn í frjálsri för á milli landa fjórða málið sem ég vildi nefna hérna í þessu sambandi er síðan málefni sem varðar höfundarétt og það má kannski segja að fátt komi fólki í eins mikið uppnám og truflanir á útsendingum sjónvarps það hefur verið fjallað um þessi mál meðal annars fyrir evrópudómstólnum þar sem kom upp mál að því er varðar bresku knattspyrnuna og enska kráareigendur og maður getur ímyndað sér hvort það hafi ekki svona heldur gustað um þegar það mál var til umfjöllunar en staðreyndin var sú í því máli að það var sem sagt úrvalsdeildin í ensku knattspyrnunni sem fór í mál við enskan kráareiganda sem hafði notað grískt snjallkort og myndlykil til að sýna fótbolta kráareigandinn tapaði að vísu málinu þar sem því var haldið fram að um opinbera sýningu væri að ræða en í dómnum er því einnig slegið föstu að óheimilt sé að takmarka sölu á snjallkortum og myndlyklum við íbúa eins ákveðins lands þannig að þetta er nokkuð snúið umfjöllunarefni hér eru ýmis mál á vettvangi menningar og menntamálasamstarfsins sem þyrfti að taka á og þó að þau séu kannski í ýmsum öðrum málaflokkum meiri þá er þetta engu að síður tilefni til að fara rækilega yfir og ræða það hvað við getum gert til að bæta úr ég vil síðan að lokum nefna tungumálið í mismunandi tungumálum geta auðvitað falist líka ákveðnar hindranir á samskiptum á milli norðurlandanna í formennskuáætlun noregs í norrænu ráðherranefndinni árið tvö þúsund og tólf er reyndar sérstaklega fjallað um að gera tungumálin að viðfangsefni og ég reikna með að það verði unnið talsvert að því og það hefur líka verið rætt á menningar og menntamálanefndar norðurlandaráðs mig langar líka að benda á að í ríkisútvarpinu hefur undanfarna daga verið sérstök umfjöllun um norrænu tungumálin stöðu þeirra og þær hindranir sem það auðvitað getur haft í för með sér en líka að það virðist fara mjög dvínandi almenn tungumálaþekking það er þekking manna á öðrum norðurlandamálum það er auðvitað visst áhyggjuefni sem mér finnst tilefni til að taka til skoðunar og á vettvangi norðurlandaráðs norrænu ráðherranefndanna jafnvel menntamálaráðherra norðurlandanna um hvert stefnir í því efni við tókum þá ákvörðun íslendingar fyrir allnokkrum árum síðan að vera ekki með dönsku sem fyrsta erlenda tungumálið og taka ensku ég tel að það hafi verið rök fyrir því að gera það en það breytir ekki því að ég tel jafnframt mikilvægt að við stöndum vel að kennslu í norrænum tungumálum hér á landi en það sama á auðvitað við um hin norðurlöndin þau þurfa líka að standa sig í þessu við vitum að það er oft sagt að norðmenn danir og svíar geti talað sín á milli á sínum eigin tungumálum en þeir sem þekkja vel til vita að það er oft meira í orði heldur en á borði og það er oft þannig að þeir sem eru þjálfaðir í norrænu samstarfi geta gert þetta nokkuð óhindrað en það sama er ekki endilega að segja um allan almenning þannig að þetta er líka viðfangsefni í þessum löndum og ég tala ekki um finnlandi og sjálfstjórnarhéruðum eins og grænlandi ég tel að þennan þátt þurfi líka að taka til sérstakrar umfjöllunar og skoðunar og hvet til þess að það verði gert